Voorzitter, vooruitgang en wederzijds vertrouwen ontstaan bij het nakomen van afgesproken verplichtingen, zowel door Turkije als door de Europese Unie. Het openen van nieuwe hoofdstukken leidt er juist toe dat er weer een nieuwe dynamiek ontstaat in de door ons gewenste vooruitgang wat betreft mensenrechten en justitie.

Uiteraard ligt er een grote verantwoordelijkheid bij Turkije zelf om EU wetgeving te implementeren, maar ook bij Europa, zoals het nakomen van afspraken in de associatieovereenkomst over het vrije verkeer van personen en de conclusies van de Raad van april 2004 met betrekking tot Cyprus.

Er is wettelijk gezien al veel verbeterd, maar ik roep de Turkse regering op om alles op alles te zetten om ook zorg te dragen voor een goede implementatie hiervan en met het oog op de komende verkiezingen gehoor te geven aan de oproep van het EP voor quota om meer vrouwen in vertegenwoordigende functies te krijgen.